Am votat în favoarea rezoluției, deoarece parteneriatul UE SUA are o importanță strategică și trebuie susținut printr o agendă ambițioasă. Summitul din 28 noiembrie reprezintă o oportunitate de a identifica abordări comune pentru provocările actuale. Am încredere că ea va fi folosită. În plan economic, este necesar un semnal puternic privind aplicarea deciziilor G20. Promovarea comerțului și evitarea tendințelor protecționiste sunt elemente importante pentru a asigura ieșirea din criză și redresarea durabilă a economiilor. Nu susțin, însă, adoptarea unei taxe pe tranzacțiile financiare internaționale. Trebuie acordată în continuare o atenție deosebită aspectelor de securitate.